Dokonujemy zmiany jeżeli chodzi o nieuzasadnioną trzeba wyraźnie to sobie powiedzieć dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, nie mówiąc już o przynależności państwowej. Będziemy mieli także ograniczenia w zakresie pobierania dodatkowych opłat czy też przekierowywania stron. Natomiast także uczciwie trzeba powiedzieć, że to jest tylko krok w dobrym kierunku, a nie dobre rozwiązanie, dlatego że jednak mamy tutaj sporo wyłączeń. To, które jest chyba najważniejsze dla każdego zwykłego obywatela to wszystkie dziedziny objęte prawami autorskimi.